Domnule președinte, în primul rând transmit condoleanțe familiilor soldaților israelieni uciși, Hadar Goldin și Oron Shaul. Hamas și Autoritatea Palestiniană trebuie să returneze trupurile acestora.

Cerem Agenției să eficientizeze costurile, să le reducă, să le raportăm la beneficii, să continue reformele în domeniul educației pentru a o alinia la standardele ONU și să condamne folosirea facilităților sale de către Hamas, lucru care se întâmplă și nu este condamnat. Agenția are în continuare nevoie de sprijin. Vom cere statelor arabe să suplimenteze finanțarea, dar și Agenția trebuie, la rândul ei, să fie vizibil eficientă.